Verder zijn er sancties afgesproken voor landen die hun schuld niet betalen. Zij gaan dat natuurlijk nog steeds niet doen, want in een recessie kun je geen schuld afbetalen.

2012, collega's, zal het jaar van de waarheid worden, want het is gedaan met deze schuldenunie.

De economische krimp van volgend jaar zal ongeveer een half procent bedragen, en ik herhaal Nederland is een van de landen die deze schulden betaalt, althans dat wil dit Parlement steeds weer.

En de Grieken willen ook niet naar Nederland, want die willen werken in eigen land en daar zouden we voor moeten zorgen.